Zdravje ni samo vidik ali sektor, je dimenzija, ki zadeva številne delne cilje naše strategije trajnostnega razvoja. Zdravstveni trendi so zaskrbljujoči, zato je treba sektorske strategije za dosego ciljev povezati v tako integralno strategijo, v kateri bo zdravje ključen element. Ne moremo biti vodilna sila trajnega razvoja na svetu z več raka, z več diabetesa, z več drugimi boleznimi, katerih statistiko poznamo.